Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi porto questa sera la voce dei cittadini delle Marche, la voce di chi confidava in 248 milioni di euro di soldi pubblici e in un asse prioritario di intervento individuato ad hoc per sostenere le zone terremotate delle Marche. E invece il POR FESR della regione, concordato con la Commissione europea a seguito dei terremoti del 2016 e del 2017, prevedeva che quei soldi andassero prioritariamente all'area degli 87 comuni del cratere, in modo da fornire un sostegno alle popolazioni colpite e alle attività del territorio.

Pare che la giunta regionale abbia deliberato di utilizzare gran parte di quei fondi per interventi nel resto della regione. Un esempio su tutti su 45 milioni di euro stanziati per edifici strategici, per edilizia sanitaria, 23 sono andati fuori dalle zone interessate.

Io e la collega Agea presenteremo un'interrogazione alla Commissione per fare luce sulla destinazione di questi fondi. Non è ammissibile che ai danni ingenti si vada ad accumulare anche la beffa. Noi e i cittadini delle Marche vogliamo la verità.